D'abord, puisqu'il a été question de la position de la France par rapport à la vente du Mistral, laissez moi vous rappeler qu'aucun accord ferme n'a été conclu, que le Mistral est un bâtiment, un navire qui serait vendu sans armements et c'est bien d'ailleurs une des questions fondamentales qui est au cœur des discussions avec la Russie et que la Russie n'est pas en négociation qu'avec la France pour l'acquisition de ce type de matériel. Donc, permettez moi de remettre les choses à leur place. Je comprends qu'il y ait beaucoup d'émotion dans certains pays, mais enfin l'émotion, c'est une chose, les faits en sont une autre. Deuxièmement, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, nous avons, au sein de l'Union européenne, en matière d'exportation d'armements, un code de conduite qui est devenu une position commune sous la Présidence française en 2008, un code de conduite qui est l'un des plus exigeants au monde. Nous sommes très vertueux en la matière, et nous avons, en plus de ce code de conduite, cela a été rappelé par un de nos collègues,

Il existe donc des forums dans lesquels la question du Mistral peut être abordée de façon tout à fait adéquate. Permettez moi enfin de vous dire que, si nous évoquons la solidarité européenne en matière d'exportations d'armements et si nous évoquons le besoin d'avoir une stratégie commune, une politique de défense commune, il faut évoquer l'intégralité du cycle du commerce d'armes et de matériel de défense.

De ce point de vue là, je crois que beaucoup de pays ont également des progrès à faire pour que l'on puisse maintenir en Europe des technologies, des emplois, des savoir faire et une vraie capacité stratégique dans nos déploiements militaires.